Señora Presidenta, recientemente fue asaltada en Bagdad la iglesia de Nuestra Señora del Socorro y fueron asesinadas 58 personas, en su mayoría mujeres y niños, por la sola condición de ser cristianos.

En enero, seis cristianos fueron masacrados a la puerta de una iglesia en El Cairo.

La declaración de condena de la Alta Representante, señora Ashton, se ha limitado a una condena de un acto terrorista. ¿Por qué no se cita el móvil la condición de cristianos que es la causa inequívoca de la matanza?